Bisognerebbe rispondere con la saggezza del presidente ebreo dell'Austria, con la risposta intelligente che dette a Simon Wiesenthal, quando questo gli propose di ripulire il partito dagli ex nazisti e disse non vorrei rischiare che rimaniamo solo noi due.

C'era un paese, l'Italia, che da anni chiedeva, anche in questo Parlamento, di essere assistita, che diceva che la via giusta era quella di bloccare le partenze.